Ma toetasin härra Wojciechowski raporti vastuvõtmist, sest minu arust kõrvaldasime sellega ühe eksisteerivatest kahepalgelisuse näidetest. Nimelt me seisame erinevate loomade elude eest väljaspool Euroopa Liitu, mis on muidugi kiiduväärt, kuid pöörame pilgud kõrvale sellelt, mis toimub meie endi koduõuel. Antud raporti eesmärgiks on just see vastuolu kõrvaldada ja nüüd on meil võimalik ühtlustada liikmesriikide õigusakte, mis seonduvad loomade heaolu standarditega tapmisel või siis surmamisel.